Dlouhodobě zastávám názor, že jaderná fúze může být pro lidstvo šancí, jak v budoucnu řešit zásadní problém získávání energie. Moc takových možností nemáme. A jsem přesvědčen, že Evropa má být v popředí výzkumu a vývoje.

Pochopitelně s vědomím nutnosti transparentnosti a účelného vynakládání nemalých prostředků na stěžejní projekty.

Naopak, pro její překonání a výhled do budoucna je třeba podporovat projekty, jako je ITER. I proto, že program je příležitostí také pro menší státy Evropské unie a je třeba živou vodou pro malé a střední podniky podílející se na výrobě komponentů programu fúze z celé poloviny.